Neen, ik zou graag snel en verder met z'n allen vooruitgaan, naar een veiliger Europa, met stevige buitengrenzen, met een Europese defensie unie, wat mij betreft een echt Europees leger, naar een echt Europees asiel en migratiebeleid, collega's, de hervorming van Dublin, aandacht voor de kinderimmigratie.